Doamnă președinte, salut raportul anual pentru 2012 al Băncii Europene de Investiții și realizarea planului operațional convenit, de a finanța circa 400 de proiecte în peste 60 de țări. Consider că se impune să se acorde o atenție mai mare investițiilor în creștere economică și în crearea de locuri de muncă pe termen lung. Cerem Băncii Europene de Investiții să dezvolte, în strânsă cooperare cu statele membre, planuri de investiții orientate spre rezultate, care să fie ajustate în mod corespunzător la prioritățile de creștere naționale, regionale și locale. Solicităm Băncii Europene de Investiții, de asemenea, să stimuleze investiții viabile în instrumente de creanță, care să direcționeze capital privat către proiectele necesare de transport, energie și infrastructură în domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației. De asemenea, susținem necesitatea ca Banca Europeană de Investiții să depună eforturi mai intense pentru a sprijini capacitatea statelor membre de a absorbi resursele Uniunii Europene, inclusiv fondurile structurale, având în vedere ratele de absorbție extrem de mici care există actualmente în multe state membre. Închei, doamnă președinte, spunând că este extrem de important ca mecanismul pentru interconectarea Europei să fie sprijinit și prin investiții prin BEI.